Madame la Présidente, Madame la Commissaire, permettez moi de vous féliciter pour votre engagement. Vous avez été certainement à la hauteur de votre mission.

et avec les fonds que vous aviez.

Mais je pense que l'Europe a tout intérêt à renforcer ses mécanismes d'intervention rapide un peu à la manière du B Fast belge et j'engage la Présidence belge à travailler sur ce sujet en concertation avec la Commission. Le deuxième point, c'est le problème des femmes.

Il y a des ONG locales qui ont accès à peu près partout sur le terrain et par exemple qui sont associées à la Fédération internationale de planning familial. Cherchez des accords locaux et donnez nous des nouvelles de cela. Nous vous demanderons, non pas des comptes, Madame la Commissaire, mais nous vous demanderons des nouvelles de ces femmes là.